Milan Novak, okej, hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Ves čas ugotavljamo, da Slovenija ima težave pri izbiri svojega kandidata za komisarja, to smo videli v preteklosti in tudi tokrat ne vemo točno, kdo bo to, predsednik vlade je pred kratkim na sestanku rekel: "Komisar bo." No, verjamem da bo, še prej bo zaslišanje, tudi v Evropskem parlamentu in jaz upam, da kot novoizvoljena evropska poslanka ob tem ne bom zardevala, ampak bom ponosna na človeka, ki prihaja iz Slovenije, ne glede na to, iz katere politične stranke, bo prišel, seveda zaradi teh težav, ki jih ves čas opažamo pri tem kupčkanju, izbiranju, vlada ima torej težave, kako se zediniti okrog enega kandidata, pa je Nova Slovenija ponudila neko možno rešitev, nenazadnje izvoljeni evropski poslanci morajo nekaj vedeti o Evropski uniji, o delovanju Evropskega parlamenta, in tudi državljani so spoznali njihova stališča v času kampanje, zato smo mi ponudili ta predlog, da evropski poslanci pač soglašajo, večina evropskih poslancev, ker je tokrat, razdeljeno ravno štiri štiri levica desnica, če vzamemo staro delitev, bi ta kandidat moral preseči neko strogo politično delitev, seveda na podlagi, strokovnih kompetenc na podlagi, osebne o, integritete in tako naprej, ker bom sedela v različnih odborih in poslušala, oziroma na teh odborih sedijo potem tudi pristojni komisarji, odgovarjajo na poslanska vprašanja, poznajo ali ne poznajo svoja področja, mi tudi kot Slovenki zagotovo ne bo vseeno, kakšen bo ta naš komisar iz Slovenije, čeprav potem ni slovenski komisar, ampak je komisar, Evropske komisije, torej Evropske unije, in ne more biti samo slovenski komisar, pa vseeno, če prihaja iz Slovenije, če ga predlaga Slovenija, mi ne bo vseeno, kdo in kakšen bo, ali bo, dovolj kompetenten, ali se bodo poslanci namuzali ob njegovih odgovorih, ali bodo rekli: "Sploh ne ve, o čem govori." Torej predlagamo pač neki postopek vedno vemo, da se lahko zakon tudi dopolnjuje, izboljšuje in temu je namenjen tudi ta naš predlog. Ker verjetno sedaj zadnjič govorim, v tem državnem zboru, v tem mandatu, bi se na koncu rada zahvalila vsem vam, spoštovani kolegi in poslanci, poslanke, tudi jaz bom vas pogrešala, z mnogimi smo stkali takšne kolegialne vezi, spet bom rekla, ne glede na strankarsko politično pripadnost, z mnogimi sem tudi dobro sodelovala, nekoga raje poslušamo, nekoga manj, vsekakor mi je bilo pa veselje in zadovoljstvo, da sem bila lahko od leta dva tisoč enajst s presledkom enega leta, tukaj članica državnega zbora, izvoljena od ljudi, in pa tudi vaša sodelavka, tako da hvala vam, opravljajte svoje delo tukaj še naprej odgovorno in tako, da bodo državljani rekli: "Ja, ta parlament pa je nekaj vreden, dobro smo izvolili." Jaz se bom pa za to trudila v Evropskem parlamentu.